Mă alătur și eu celor care au condamnat aici cu fermitate atacul extremist împotriva acestei fete de 14 ani, Malala Yousafzai, devenită simbol al mișcării pentru afirmarea drepturilor fetelor și ale femeilor în Pakistan. Solicităm guvernului pakistanez să acționeze de urgență pentru asigurarea siguranței sale și a tuturor militanților pentru drepturile omului. Din păcate, acest atac barbar demonstrează că extremiștii sunt deciși să recurgă la orice mijloace, inclusiv la împușcarea unor copii, pentru a și impune viziunea radicală. Malala a fost pedepsită pentru că a îndrăznit să facă publice, prin intermediul blogului, experiențele traumatizante din perioada ocupării regiunii sale de către talibani, care au distrus sute de școli, în special de fete. Rezoluția noastră cuprinde o cerere fermă adresată autorităților pakistaneze de a combate discriminarea fetelor și femeilor, de a respecta prevederile constituționale care prevăd dreptul egal la educație între fete și băieți, și de a asigura siguranța elevelor în școli.